Por tanto, gritan más y atemorizan y nosotros tenemos que defender la libertad de expresión y un espacio de juego limpio y luchar contra la pandemia de fanatismo que puede llegar a socavar las democracias. Los soldados que hacen la desinformación no lo saben, pero los geoestrategas que quieren terminar con nuestros sistemas democráticos,